Monsieur le Président, je voudrais demander à Madame Toia quel serait son jugement si elle avait assisté à cette négociation où nous avons, à juste titre, appuyé les ambitions de la Commission, du Conseil et du Parlement européen en la matière. En effet, chaque fois qu'il s'est agi de faire preuve de bonne volonté pour suivre les engagements, pour voir dans quelle mesure ils seront réalisés, pour assurer le contrôle parlementaire en la matière, nous avons toujours eu une fin de non recevoir. Il ne s'agit pas là de dénigrer les finalités du développement mais de dénoncer le comportement insupportable d'un ou de plusieurs États au niveau du Conseil.